Suntem obligați să ne punem întrebarea cât de rezistente și de sigure sunt centralele nucleare construite pe teritoriul nostru. Provin din România, iar cetățenii din țara mea sunt, pe bună dreptate, preocupați de siguranța centralei de la Cernavodă, mai ales că presa ridică, în aceste zile, multe semne de întrebare în privința sa. Sunt convinsă că nu este numai cazul României și că în mai multe state membre populația se întreabă dacă este suficient protejată în cazul unor dezastre naturale care ar putea afecta centralele nucleare.

În lumina evenimentelor din Japonia, o revizuire urgentă a situației siguranței nucleare este absolut necesară la nivelul întregii Uniuni Europene. Toate statele membre ar trebui să recurgă la controale severe și complete ale acestor centrale. Comisia Europeană trebuie să se asigure că Directiva privind siguranța nucleară va fi implementată corect, dar și să monitorizeze atent, împreună cu autoritățile competente din statele membre, starea acestor centrale. Situația dramatică din Japonia ne arată, încă o dată, că trebuie să facem tot posibilul să creăm mecanisme de reacție rapidă în caz de dezastre.